Señora Presidenta, quiero manifestar mi satisfacción con el texto final sobre el establecimiento del Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo y felicitar al ponente, que ha hecho suya la propuesta de la Comisión de Desarrollo. Este Instrumento refuerza el compromiso de la Unión con la lucha contra la pobreza, tanto en los países de renta baja como, también, en los de renta media y en favor del desarrollo humano.

Por último, me congratulo de que se mantenga el programa Erasmus Mundus, que tanto hace para aproximar a los estudiantes de nuestras regiones.